Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren!

Am Brexit ist nichts, aber auch gar nichts gut. Aber der britische Weg so irrational er auch erscheinen mag ist natürlich zu akzeptieren. Und deshalb sollten wir nun und dafür machen wir uns als Parlament heute einmal mehr stark eine ordentliche und vernünftige Trennung und anschließend eine wegweisende Vereinbarung über unsere künftigen Beziehungen anstreben. Viele Vorredner haben bereits darauf hingewiesen Ein ausreichender Fortschritt mit Blick auf die Scheidungsbedingungen ist bislang nicht festgestellt worden.

Und dann müssen wir sehen, was in der nächsten Verhandlungsrunde beginnt. Ansonsten wird das im Oktober nichts werden, wie es bereits mehrfach angesprochen wurde. Es liegt aber auch in unserem eigenen Interesse, dass wir die künftigen Beziehungen zum Vereinigten Königreich vernünftig organisieren und dass wir nach wie vor eine intensive wirtschaftliche und politische Partnerschaft pflegen werden.

Ich glaube, viele von uns hier in diesem Hause haben das Gefühl, dass unsere europäischen Anliegen bei Ihnen, lieber Michel Barnier, in besten Händen sind.